Monsieur le Président, les charniers ouverts ces dernières semaines en Thaïlande ont révélé au monde entier le triste sort des migrants dans ce pays, internés dans des conditions exécrables, mourant de faim, d'épuisement ou de maladie, quand les familles ne peuvent pas payer leur rançon.

À bord, hommes, femmes, enfants, essentiellement des Bangladais, et surtout des Rohingyas qui fuient la Birmanie et les persécutions.

Là bas, comme ici, les autorités nationales fuient leurs responsabilités.